Spoštovani minister, jaz se za ta odgovor seveda zahvaljujem in se že veselim tudi razprave o tisti shemi, katero ste sami omenili, ki bo sledilo v nadaljevanju. Bi pa prosil, tako kot sem prej omenil, da mi minister za gospodarstvo odgovori pisno. Hvala.